Mindenekelőtt szeretném megköszönni a jelentéstevő Coelho úrnak a nagyon konstruktív, nyitott és közös megoldásokat kereső együttműködésre épülő munkáját. A vízumrendszer azt gondolom, nagyon fontos eleme a közös európai menekültügyi politikának. Ezen a területen különösen lényeges a közös fellépés, hiszen évente több millió Európai Unióba szóló vízum kiállítására kerül sor. A most javasolt reform elsődleges célja, hogy javítsa a vízumok kiadásával kapcsolatos releváns adatok cseréjét, megosztását a különböző uniós információs rendszerek között. Minderre pedig azért van szükség, mert napjaink biztonsági kihívásai közepette az eddigieknél jóval hatékonyabb működésre van szükség, és arra, hogy ennek a rendszernek a segítségével is erősíteni tudjuk az Európai Unió külső határainak védelmét. A rendszer reformja során az én frakcióm számára különös fontossággal bírt az Unió alapjogi ügynökségének és az európai adatvédelmi biztosnak a véleménye, különös tekintettel a hosszú távú vízumokra, amelyekkel kapcsolatban mindkét jelentés hangsúlyozta a szükségesség és az arányosság elvének érvényesítését. Mivel a törvényjavaslat szorosan kapcsolódik az uniós információs rendszerek átjárhatóságához a bármely adatbázisban történő változás hatással van a harmadik országbeli állampolgárok adatainak kezelésére is. Ez pedig ismételten fölveti a korábban már említett szükségesség és arányosság kérdését, valamint a diszkrimináció esetleges lehetőségének szükségszerű kizárását. Azt gondolom, hogy végeredményben elfogadható kompromisszumot értünk el. A jelentés nem csorbítja az alapvető jogokat, miközben hozzájárul a biztonság növekedéséhez és növeléséhez, és ezzel elérte eredeti célját.